Principala problemă a Europei este menținerea competitivității la nivel mondial. Acest deziderat nu poate fi atins fără resursele financiare necesare. O scădere a fondurilor către cercetare și inovare nu reprezintă doar câteva tăieri, așa cum a menționat Consiliul. Sunt tăieri care conduc la pierderea locurilor de muncă și la o scădere a rolului jucat de Consiliu, dar și de către guvernele reprezentate în Consiliu la nivelul cercetării mondiale. Trebuie să înțelegem că scăderea acestor fonduri nu ne va afecta doar acum, ci și pentru anii care vin și generațiile care urmează. Orizont 2020 este un proiect esențial pentru cum vrem să arate Uniunea Europeană în anul 2020. Acționând astfel, cercetătorii și inovarea vor ocoli Europa, iar proiectele noastre, proiectele care puteau face din continentul nostru un lider în inovare, vor dispărea. Este important să menținem aceste sume pentru acest proiect dar, în același timp, solicit Comisiei și Consiliului să facă o evaluarea concretă și transparentă a sumelor alocate și a proiectelor finanțate.